Signor Presidente, la crisi che ha colpito l'Europa in questi anni ha penalizzato in particolar modo alcune categorie di cittadini assolutamente vulnerabili, come i disoccupati, i disabili, le famiglie monoparentali e soprattutto i giovani. Inoltre, ha fatto emergere in modo chiaro che la flessibilità sul lavoro non è stata sempre accompagnata dalle giuste tutele, per cui ci siamo ritrovati con un sistema di protezione sociale spesso ancorato a logiche e schemi vecchi, che ha finito per tutelare soltanto i lavoratori dipendenti e non ha dato alcuna

Per tale ragione sostengo fortemente questa risoluzione e auspico che la Commissione lavori affinché gli Stati membri si adoperino per riformare i propri sistemi di protezione sociale, con diritti e tutele sociali e pensionistici anche ai cosiddetti non garantiti.